Komise využívá tohoto rámce v plné míře, proto také došlo k dohodám sociálních partnerů v některých oblastech, které byly transponovány nebo jsou právě transponovány do evropských směrnic. Pokud jde o institucionální nebo legislativní změny, víte dobře, že Evropská komise navrhla a v rámci tohoto projednávání pak byla schválena novela směrnice o evropské podnikové radě, která posiluje pozici evropských sociálních partnerů zejména při jednáních o restrukturalizacích na transnacionální úrovni. Víte stejně dobře, že Evropská komise podporuje využívání všech těchto prostředků k účinnému zasahování na trhu práce. Stejně tak bych chtěl zdůraznit, že Evropská komise velmi intenzivně působí i v rámci mezinárodních organizací, tzn. intenzivně posiluje a podporuje aplikaci základních dohod a konvencí ILO jak na globální úrovni, tak samozřejmě na evropské úrovni. V každém případě v průběhu mandátu této komise došlo k posunu v rámci spolupráce se sociálními partnery a jsem si jist, že na této cestě se bude pokračovat, protože jak už jsem konstatoval, debata se sociálními partnery je součástí Smlouvy o ES, je to zvláštnost našeho evropského práva a je to po mém soudu nepopíratelný pokrok.